Señor presidente, hoy quiero trasladar aquí la grave situación de discriminación que sufre la región de Extremadura como consecuencia de la paralización de la línea de ferrocarril de alta capacidad y electrificada que se estaba planeando. Paralizar esta línea que une además Madrid con Lisboa con vistas al objetivo de mejorar el mercado único en el conjunto de la Unión es una mala decisión y espero que de ahora en adelante la Comisión y el conjunto de instituciones europeas ayuden a la puesta en marcha inmediata de esta línea central.